Señor Presidente, en lugar de primar la investigación y la colaboración europea, las autoridades alemanas han calumniado y perjudicado a los productores de pepino y a otros. Y todavía no ha dimitido nadie en Alemania, ni ofrecido reparaciones a la altura del daño causado. Es Alemania la que tiene un grave problema de credibilidad. Es intolerable el trato de la señora Merkel a los países del sur en materia de agricultura, y también financiera.